tillagan er lögð fram í samræmi við ákvæði skipulagslaga númer hundrað tuttugu og þrjú tvö þúsund og tíu en með ein lögum var í fyrsta skipti sett hér á landi ákvæði um landsskipulagsstefnu umhverfis og auðlindaráðherra ber að leggja fram tillöguna til tólf ára megintilgangur stefnunnar er að setja fram samræmda stefnu með heildstæða sýn stjórnvalda um landnotkun sem byggist á stefnumörkun ríkisins á ýmsum sviðum með því móti hafa sveitarfélög landsins aðgang að stefnu ríkisvaldsins sem varða skipulagsgerð á einum stað þá er tillögunni ætlað að samþætta áætlanir sem unnar eru á vegum stjórnvalda um samgöngur byggðamál náttúruvernd orkunýtingu og aðra málaflokka sem varða landnotkun í landsskipulagsstefnu ber alltaf að fjalla um miðhálendi íslands gert er ráð fyrir að stjórnvöld vinni á árunum tvö þúsund og fimmtán til tvö þúsund tuttugu og sex að skipulagsmálum í samræmi við stefnuna þetta felur í sér meðal annars að þau taki mið af henni við gerð og breytingu skipulagsáætlana og samræmi skipulagsáætlanir landsskipulagsstefnu innan fjögurra ára frá samþykkt hennar þegar það á við skipulagsstofnun hóf vinnu við gerð landsskipulagsstefnu á árinu tvö þúsund og þrettán að beiðni umhverfis og auðlindaráðherra

til ráðgjafar og samráðs við starfið tillaga að landsskipulagsstefnu var unnin í virku samráði við sveitarfélög og samtök þeirra opinberar stofnanir og félagasamtök einnig var starfræktur sérstakur samráðsvettvangur um mótun stefnunnar sem í voru fulltrúar frá sveitarfélögum og samtökum þeirra opinberum stofnunum fyrirtækjum sem sinna uppbyggingu og rekstri grunngerðar og samtökum á sviði atvinnuvega og náttúru og umhverfisverndar tillaga að landsskipulagsstefnu var auglýst af skipulagsstofnun og kynnt opinberlega auk þess sem hún var send út til umsagnar hundrað áttatíu aðila skipulagsstofnun bárust athugasemdir um tillöguna frá sjötíu og þremur aðilum með gagnlegum og góðum ábendingum sem sýni með skýrum hætti mikinn áhuga á þessari vinnu skipulagsstofnun skilaði umhverfis og auðlindaráðherra tillögu að landsskipulagsstefnu ásamt fylgiskjölum og greinargerð um afgreiðslu tillögunnar tólfta mars síðastliðinn að loknum kynningartíma tillaga til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu var í kjölfarið lögð fram á síðasta löggjafarþingi en náði ekki afgreiðslu fyrir þinglok tillagan er því lögð hér fram í annað sinn efnislega óbreytt með nokkrum breytingum á athugasemdum við tillöguna vegna breytinga á raforkulögum og í kjölfar niðurstaðna starfshóps um sameiginlega athugun ríkis reykjavíkurborgar og icelandair group á flugvallarkostum á höfuðborgarsvæðinu tillaga þessi um landsskipulagsstefnu felur í sér fjórar meginstefnur það er stefnu um skipulag á miðhálendi íslands stefnu um skipulag í dreifbýli stefnu um búsetumynstur og dreifingu byggðar og stefnu um skipulag á haf og strandsvæðum stefnan er byggð upp á þann hátt að öll viðfangsefni hennar eru lögð til grundvallar ákveðin leiðarljós leiðarljósin eru þau að skipulag byggðar og landnotkunar stuðli að sjálfbærri þróun skipulagið sé sveigjanlegt gagnvart samfélags og umhverfisbreytingum og lífsgæðum fólks og styðji enn fremur samkeppnishæfni landsins alls og einstaka landshluta undir hvert viðfangsefni tillögunnar er sett fram eitt yfirmarkmið og síðan markmið sem varða einstaka efnisþætti eða málaflokk eins og byggð náttúruvernd orkuvinnslu eða samgöngur þá er lagt til að hverju markmiði sé fylgt eftir með tilteknum aðgerðum eða leiðum þar er annars vegar um að ræða tilmæli og aðgerðir sem beint er til sveitarfélaga við gerð skipulagsáætlana og hins vegar ýmis verkefni sem beint er til annarra stjórnvalda ég ætla nú að gera grein fyrir hinum fjórum stefnum landsskipulagsstefnunnar þar sem fyrst er að nefna stefnu um skipulagsmál á miðhálendinu sem er ætlað að leysa af hólmi svæðisskipulag miðhálendis íslands tvö þúsund og fimmtán og tekur til sama landsvæðis í stefnunni er lögð áhersla á að viðhalda meginstefnu gildandi svæðisskipulags auk þess sem horft er til reynslunnar framkvæmd þess jafnframt var tekið mið af þeim áætlunum sem fyrir hendi eru í landnotkun á miðhálendinu svo sem áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða kerfisáætlun samgönguáætlun og náttúruverndaráætlun yfirmarkmið stefnu um skipulagsmál á miðhálendinu er að staðinn verði vörður um náttúru og landslag miðhálendisins vegna náttúruverndargildis og mikilvægis þess fyrir útivist og að uppbygging innviða á miðhálendinu taki mið af sérstöðu þess í tillögunni eru lagðar til nokkrar leiðir eða aðgerðir til að stuðla að framfylgd markmiða stefnu um skipulagsmál á miðhálendinu mikilvægt er að skipulags og samgönguyfirvöld vinni að nánari greiningu á kostum varðandi þróun samgöngukerfis og útfærslu vega í tillögu að landsskipulagsstefnu er því gert ráð fyrir að sveitarfélög sem land eiga að miðhálendinu marki sér stefnu um þjóðvegi í aðalskipulagi í samráði við vegagerðina skortur er á heildstæðri yfirsýn yfir núverandi húsakost og þjónustuframboð á miðhálendinu því er lagt til að skipulagsstofnun í samvinnu við þjóðskrá íslands og sveitarfélög sem land eiga að hálendinu hafi forgöngu um skráningu mannvirkja og þjónustu á hálendinu í því sambandi skal nefnt að í tillögu þessari er fylgt áfram stefnu svæðisskipulags miðhálendisins um að megináherslan verði á uppbyggingu ferðaþjónustu á jaðarsvæðum og á afmörkuðum svæðum í nánd við aðalvegi skálasvæði og fjallasel auk þess að leitast er við að skýra betur eðli uppbygging og þjónustu innan hvers einstaks flokks í tillögu þessari er unnið á grundvelli þeirra meginhugmynda svæðisskipulags miðhálendisins að viðhalda skuli víðernum hálendisins vegna þess er lagt til að skipulagsstofnun ásamt umhverfisstofnun hafi forgöngu um reglulega uppfærslu á korti af umfangi og þróun víðerna á miðhálendinu vegna aukins ferðamannastraums til landsins er afar mikilvægt að fyrir liggi mat á uppbyggingu ferðaþjónustumannvirkja á hálendinu því er lagt til að skipulagsstofnun í samvinnu við ferðamálastofu samband íslenskra sveitarfélaga og sveitarfélög sem land eiga á hálendinu safni upplýsingum um þörf fyrir breyttar áherslur í mannvirkjagerð á undanförnum árum hafa orðið talsverðar breytingar á landnotkun í dreifbýli samhliða breytingum í landbúnaði aukin áhersla er meðal annars á skógrækt og akuryrkju samhliða aukinni þekkingu og hlýnandi veðurfari þá hefur uppbygging ferðaþjónustu í dreifbýli aukist auk almenns aukinnar útivistar því er ljóst að ýmiss konar áskoranir blasa við á komandi árum varðandi skipulag landnotkunar í dreifbýli svo sem í landbúnaði náttúruvernd landgræðslu skógrækt og ferðamennsku í stefnu um skipulag í dreifbýli er gert ráð fyrir að skipulag gefi kost á fjölbreytni um nýtingu lands svo sem til ræktunar og ferðaþjónustu og útivistar í sátt við náttúru og landslag nánari markmið koma svo fram undir umfjöllunarefni um sjálfbæra byggð í dreifbýli umhverfis og menningargæði sjálfbæra nýtingu landbúnaðarlands ferðaþjónustu í sátt við náttúruumhverfi orkumannvirki og örugga afhendingu raforku í sátt við náttúru og umhverfi sjálfbærar samgöngur trygg fjarskipti og skipulag með tilliti til náttúruvár og loftslagsbreytinga til þess að framfylgja stefnu um skipulag í dreifbýli er meðal annars lagt til að umhverfis og auðlindaráðuneytið standi fyrir gerð leiðbeininga um flokkun landbúnaðarlands til þess að nota við skipulagsgerð og aðra stefnumótun um landnýtingu mikil þörf er fyrir slíkar leiðbeiningar í ljósi þess að margt bendir til þess að landbúnaðarframleiðsla muni aukast í framtíðinni meðal annars í ljósi aukins ferðamannastraums til landsins þá er fyrirsjáanlegt að aukin eftirspurn verður eftir því að reisa vindmyllur í dreifbýli þar sem nýting vindorku er nýtt viðfangsefni í skipulagsmálum hérlendis sem kallar á þekkingþekkingaröflun og þekkingarmiðlun um skipulagslega nálgun og umhverfisáhrif er því í tillögunni lagt til að skipulagsstofnun standi fyrir fræðslu og miðlun upplýsinga um skipulag vindorkunýtingar í samstarfi við hlutaðeigandi stofnanir þriðja meginstefna landsskipulagsstefnu fjallar um stefnu um búsetumynstur og dreifingu byggðar en hún tekur til hins byggðaumhverfis einkum þéttbýlis og samspili þess við nærliggjandi vinnusóknar og þjónustusvæði með r að ræða stefnu sem annars vegar fjallar um búsetumynstur í landinu í heild og hins vegar um innri gerð þéttbýlis og gæði hins byggða umhverfis yfirmarkmið stefnunnar er að þróun þéttbýlis og fyrirkomulag byggðar stuðli að sjálfbærni með áherslu á gæði í hinu byggða umhverfi og markvissu og samþættu skipulagi byggða og samgangna nánari markmið koma fram undir umfjöllunarefni um heildstætt búsetumynstur og jafnvægi í byggðaþróun sjálfbæru skipulagi þéttbýlis gæði hins byggða umhverfis samkeppnishæfum samfélögum og atvinnulífi sjálfbærum samgöngum og tryggum fjarskiptum í sátt við umhverfið ljóst er að með því að hlúa að vexti og viðgangi meginkjarna í hverjum landshluta er lagður sterkari grundvöllur fyrir fjölbreyttri þjónustu og atvinnulífi í hverju héraði sem býður upp á þau nútímalífsgæði sem við gerum kröfu um meðal þeirra verkefna sem tillagan gerir hér ráð fyrir er að við skipulagsgerð sveitarfélaga og gerð sóknaráætlana landshluta verði skilgreindir meginkjarnar í hverjum landshluta og vinnusóknar og þjónustusvæði þeirra einnig er gert ráð fyrir að skipulagsstofnun vinni samræmda greiningu á vinnusóknar og þjónustusvæðum stærstu þéttbýlisstaða og kortlagningu virkra borgarsvæða í samstarfi bið byggðastofnun innanríkisráðuneytið vegagerðina samband íslenskra sveitarfélaga og samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu fjórða og síðasta meginstefna í landsskipulagi tekur til skipulags á haf og strandsvæðum þetta er nýtt viðfangsefni hér á landi skort hefur heildstæða yfirsýn yfir starfsemi á haf og strandsvæðum við landið og því hefur verið kallað eftir heildstæðu skipulagi fyrir þau innleiðing skipulags hafs og strandsvæða hér við land helst í hendur við sams konar þróun í löndunum í kringum okkur en bæði vestan hafs og austan hafa ríkið verið að innleiða slíka skipulagsgerð á síðustu árum til að stuðla að sjálfbærri nýtingu og takast á við hagsmunaárekstra um nýtingu einstakra haf og strandsvæða umfang og fjölbreytni atvinnustarfsemi á haf og strandsvæðum íslands hefur aukist á síðustu árum fyrir utan hefðbundna starfsemi og nýtingu eins og fiskveiðar flutninga efnistöku siglingar frárennsli og sæstrengi hefur ýmiss önnur starfsemi rutt sér til rúms eins og fiskeldi skelrækt ferðatengd starfsemi og rannsóknir á orkuvinnslu takmörkuð yfirsýn er yfir starfsemi sem nú fer fram á haf og strandsvæðum við landið og umfang hennar en frumgreining á nýtingu og vernd á haf og strandsvæðum við landið var unnin á skipulagsstofnun árið tvö þúsund og tólf heildstæð öflun upplýsinga um sjótengda starfsemi og svæði sem hafa verið vernduð og nýting þeirra á einhvern hátt takmörkuð er ein af undirstöðum skipulagsgerðar á haf og strandsvæðum og mun styðja við sjálfbæra nýtingu auðlinda þeirra þá er nauðsynlegt að farið verði í frekari stefnumótun um skipulagsmál haf og strandsvæða þar sem fjallað verði heildstætt um nýtingu og vernd þeirra svo sem veiðar sjávareldi orkuvinnslu sjóvarnir efnistöku og vernd

umhverfis og auðlindaráðherra skipaði árið tvö þúsund og fjórtán starfshóp að vinna að gerð lagafrumvarps um skipulag hafs og stranda en hópnum er ætlað að móta umgjörð um stjórnsýslu skipulags haf og strandsvæða helstu stjórntæki við skipulagsgerðina og landfræðilega afmörkun þeirra miðað er við að frumvarp um skipulag haf og strandsvæða verði lagt fram á vorþingi tvö þúsund og fimmtán stefnu um skipulag haf og strandsvæða sem nú er sett fram tekur mið af því að lagaumgjörð skipulagsmála á haf og strandsvæðum er enn í mótun virðulegi forseti ég hef rakið meginefni tillögu þessarar til þingsályktunar ég legg til að tillögunni verði að lokinni fyrstu umræðu vísað til hæstvirtrar